Erasmus est un programme qui parle aux Européens, c'est évidemment une grande réussite. C'est celui qui contribue au meilleur investissement que nous puissions faire, c'est à dire permettre aux jeunes de se donner les moyens de comprendre le monde, sans doute d'accéder à une capacité professionnelle, et c'est aussi former des talents pour la compétitivité des entreprises.

Et, si la discussion avec le Conseil a du mal à démarrer, c'est parce que nous ne connaissons pas la position du Conseil.

Aujourd'hui, pour la mobilité longue, celle qui est profitable parce qu'il y a une immersion, ce sont surtout les étudiants qui en bénéficient. Ce que nous souhaitons, c'est que les apprenants professionnels, les apprentis et les stagiaires professionnels puissent bénéficier de bourses Erasmus et avoir de longues mobilités. Il faudra aussi suggérer aux États membres d'utiliser les fonds de cohésion, Fonds de développement régional et Fonds social européen, pour mettre en place des centres d'excellence. Merci, Madame la Commissaire, pour tout ce que vous avez réalisé au service de la mobilité et de l'emploi des jeunes.